Quiero recordar que en 1979 el pueblo de Nicaragua luchó y murió por la libertad, por la democracia, por la dignidad, contra la dictadura de Somoza. Yo estuve allí y recuerdo el apoyo absolutamente fundamental del Partido Socialista Obrero Español de Felipe González. Cuarenta años más tarde es trágico que este pueblo tenga que volver a luchar y morir por lo mismo, y esta vez contra un nuevo liberticidio, el del matrimonio Ortega Murillo. Ayer fue la Guardia Nacional somocista, hoy es la policía política, las bandas armadas que ensangrientan las calles de las ciudades en Nicaragua.

Porque en Nicaragua no hay ni democracia, ni justicia, ni derechos humanos, principios básicos que no pueden ser excluidos de nuestra conciencia y solidaridad. Por ello, los más importantes grupos de este Parlamento han acordado una Resolución conjunta y sin enmiendas. Solo se han excluido, solo se han autoexcluido, los que, ante los universales derechos humanos, anteponen sus fronteras ideológicas. Reiteramos nuestra solidaridad con los detenidos, los torturados, los desaparecidos, con todo el pueblo nicaragüense.

El Acuerdo de Asociación Unión Europea América Central, hoy en aplicación práctica, se fundamenta en el comportamiento democrático y, por ello, la propuesta de Resolución que mañana se votará tiene varios puntos esenciales impulsar una solución democrática, mediante elecciones fiables, que signifique una reforma fundamental del sistema y de la supuesta justicia, hoy perfectamente vicaria del matrimonio presidencial el envío de una delegación del Parlamento Europeo a Nicaragua —yo ya estuve en la primera, con Ramón Jáuregui, una persona ejemplar— que la Comisión Europea establezca sin demora la lista de personas a sancionar y que se abra a Nicaragua el procedimiento de suspensión regulado en el artículo 355 del Acuerdo de Asociación.